Señora presidenta, felicidades también a la señora Jourová por ser de nuevo comisaria y volver a la Comisión tenemos muchos asuntos en los que trabajar conjuntamente, además de este. Sobre este, a mí me gustaría decir que los europeos y los responsables políticos de la Unión Europea tenemos que dejar de tener cualquier esperanza de ingenuidad, porque hay claramente una coalición de enemigos, exteriores a la Unión Europea, que busca debilitarla —si es que no también destruirla— y que además está en alianza con personas en el interior de nuestros Estados miembros, bien en movimientos políticos o en otras estructuras. Esta es una realidad, y tenemos que dotarnos de los medios necesarios para hacer frente a esta amenaza y desactivarla. Pensemos que, por supuesto, tenemos en el ámbito de la Unión Europea prohibiciones para que potencias extranjeras financien campañas electorales para las elecciones europeas, pero ¿estamos seguros de que tenemos el mismo grado de protección en los Estados miembros?